Chciałbym tylko na koniec powiedzieć jak bardzo ważne dla nas, dla naszej grupy, jest to, aby w tej pracy nad pogłębianiem wspólnego rynku, tym budowaniem naszej wspólnej Europy, Pan przewodniczący nie zapominał o różnicach, które są w Europie. O tym, że mamy kraje, które dopiero niedawno wstąpiły do Unii Europejskiej i są w jakimś sensie gospodarczo upośledzone.